To ważne ramy polityczne dla zacieśnienia stosunków z krajami partnerskimi, z którymi powinniśmy dążyć do integracji gospodarczej i politycznej. W przypadku Ukrainy proces ten powinien zakończyć się perspektywą pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej, oczywiście po spełnieniu kryteriów kopenhaskich, do czego niezbędne jest większe zaangażowanie polityczne władz w Kijowie. Nie zapominajmy o Europejczykach na Białorusi, bliskiej nam cywilizacyjnie, ale zamkniętej przez reżim Łukaszenki. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby Białorusini widzieli, że Europa o nich pamięta i wspiera ich demokratyczne wysiłki. Realnym wyrazem tych starań byłoby obniżenie kosztów związanych z uzyskaniem wizy Schengen oraz ułatwienie kontaktów międzyludzkich między Białorusią i resztą Europy, wsparcie inicjatyw społecznościowych i obywatelskich na Białorusi. Poprzez ułatwienie podróży i kontaktów pomiędzy Unią i Białorusią możemy znacznie skuteczniej podważyć reżim Łukaszenki, niż dziesiątkami oświadczeń czy rezolucji. Na koniec chcę zaznaczyć, że w wielu krajach objętych polityką sąsiedztwa utrzymują się wciąż poważne problemy w obszarze poszanowania wolności wypowiedzi, zwłaszcza w mediach, wolności zrzeszania się i wolności zgromadzeń.